Pani Przewodnicząca! Chciałabym po pierwsze zapytać, czy krytykowanie rządu w Polsce oraz krytykowanie pism blisko rządu częściowo współfinansowanych z podatków obywateli i promowanych, czy to jest akcja antypolska?

Ozdabianie aureoli Matki Boskiej tęczą bardzo wielu katolików nie obraża w Polsce i bardzo bym prosiła, żeby nie używać takich słów odnoszących się do ataków, brutalności, świętokradztwa i tak dalej, bo nie jest to po prostu prawdą, jeśli chodzi o polskie społeczeństwo. Przykro mi, że ta debata przeradza się w debatę polsko polską, ale musimy od czasu do czasu prostować ten fałszywy wizerunek Polaków, który tutaj daje nam partia rządząca. Chciałabym wiedzieć, czy to jest oficjalne stanowisko partii rządzącej, które przed chwilą posłanka, była minister z tej partii, wygłosiła?